Frau Präsidentin, meine Damen und Herren!

Mir liegt ein Bericht von Wahlbeobachtern aus der Stadt Dnipropetrowsk vor, der unter anderem Folgendes ausführt In einem Wahllokal wurden Wahlleiter und weitere Leute entfernt, und zwar mit Hilfe eines Dokuments, das weder unterschrieben war noch einen offiziellen Stempel hatte. Angebliche Wahlbeobachter, gekleidet mit weißen Westen, beeinflussten Wähler und zahlten unter anderem bis zu 500 Hrywnja für die richtige Stimme. Im Zentrum der Stadt waren Milizen unterwegs, und andere Wahlbeobachter wurden, zum Teil mit Gewalt, aus Wahllokalen entfernt. Wir haben am 27. Juni 2014 die Unterschrift unter ein Assoziationsabkommen zwischen der Europäischen Union und der Ukraine erlebt. 1,8 Milliarden Euro an Unterstützung sind beschlossen worden im März dieses Jahres, und im Juli dieses Jahres sind 600 Millionen Euro bereits geflossen.